Und in meinem Heimatland hatte ich am

Es dürfte den anderen Bundesländern ähnlich gehen.

Wenn in Artikel 13 Absatz 2 die Forderung festgeschrieben wird Die Genehmigungsverfahren und Formalitäten dürfen weder abschreckend sein, noch die Erbringung der Dienstleistung in unangemessener Weise erschweren oder verzögern, dann müssen wir sehr darauf achten, dass dies in der Tat nicht stattfindet.